Ils ont été exécutés une semaine après leur condamnation, prononcée sur la base d'aveux dont il fait peu de doutes qu'ils ont été extorqués sous la torture.

Il faudrait aussi dénoncer la situation des Bidounes, littéralement des sans droits apatrides particulièrement discriminés, ou encore celle des travailleurs migrants. Je regrette le deux poids, deux mesures pratiqué par certains groupes politiques, comme nous venons de le voir dans le précédent débat, et M. Preda vient de nous faire une triste caricature.